Mulatka. Njen obraz ima mešanico rjave in bele polti. Ima poudarjene temne, goste črne obrvi, močne trepalnice. Oči so v obliki solze, notranjost oči je temna, zelo temna. Nos ima ploščat, bolj, bolj ploščat. Ima zelo poudarjene ustnice, velike. Njeni lasje so temni, zelo močni, rahlo valoviti. Rjavolaska ima, tipična rjavolaska ima močne goste lase, belo polt. Oči so rahlo rjave z močnimi trepalnicami. Obrvi so umetno poudarjene. Ima lepe, velike bele zobe. Ustnice so normalne velikosti. Nos je rahlo koničast, pri nasmehu se vidijo smejalne gubice. Blondinka ima dolge blond lase, kratke oziroma ozke obrvi rjavih barv. Oči ima plave s poudarjenimi trepalnicami. Nos je normalen, zaobljen na koncu. Zobje so beli, lepi. Ustnice so srednje, poudarjena je spodnja ustnica. Moški srednjih let z brki. Ima sive, ima mešanico sivo-rjavih las, rahlo kodrastih. Čelo je visoko, oči so izbuljene, plavih barv. Nos je rahlo špičast. Zgornjo ustnico prekrivajo brki, spodnja ustnica je ozka. Vidijo se lepi beli zobje. Črnka. Ima zelo močne goste lase, poudarjene temne obrvi, velike oči temnih barv, nos je širok, ustnice velike in zelo poudarjeni beli zobje. Ličnice so bolj zaobljene. Turki imajo temnejšo polt, zelo temne oči s poudarjenimi trepalnicami in gostimi obrvmi. Nos je na vrhu bolj ozek, v spodnjem delu širok. Ustnice so male in ozke. Lica, ličnice in usta ter brada so poraščeni z dlakami. Japonci imajo, japonska punčka ima temne lase, dolge lase z zelo temnimi očmi kapljičnih oblik, širok nos, ozke ustnice ter bele zobe. Poudarjena so ličnica. Afričanke imajo zelo široke nosove, polne ustnice, zelo temno rjavo barvo, temne obrvi in oči. Črnolaska ima izumetničene ustnice, zelo velike, kjer se vidijo čisto samo konice zobov, ozek nos, velike oči, umetne trepalnice ter umetne obrvi. Obrvi so temne barve, črne. Oči so zeleno plave barve. Črnec ima temno polt, zelo temne obrvi in lase, lasje so zelo nakodrani. Ima zelo močno brado in brke. Izpostavljeni so zobje, ker so zelo beli. Ustnice so polne, nos je širok. Oči so zelo temne in ima goste trepalnice. Moški poznih let ima sive lase s plešo, sive obrvi, temne oči, zaobljen nos, ozke ustnice, vidijo se kolobarji okrog oči, povešena koža, kar pomeni, da je postaran stari obraz. Kitajka ima rumeno, rumeni ten barve, obrvi so obrvi so tanke, puljene. Oči so v obliki solze, ozke, notranjost je temna, kratke trepalnice. Nos je srednje velikosti, bolj ozek. Ustnice so majhne in poudarjene. Vidijo se ličnice, lepo oblikovane, in majhna brada. Ženska je bele polti. Ima dolge, kodraste, oranžne barve las. Obrvi so ozke, dolge, notranjost oči je zelene barve v obliki solz. Nos je koničast, normalne velikosti. Zobje so ravni, beli. Ustnice so srednje velike, rahlo zaobljene. Ličnice ima poudarjene. Uha so normalne velikosti. Vidi se lepo vrat, brez podbradka. Njeno čelo je visoko. Možakar starejših let ima bele, sive lase. Na čelu ima izrazito vidne starostne gube. Čelo je visoko, nagubano. Ima kratke obrvi sivih barv. Oči so izbuljene, sivih barv. Okoli oči in vsepovsod po obrazu so vidne starostne pege in lise. Nos je zaobljen, povešeni so ustni koti. Ustnice so kratke, majhne. Okrog ustnic so brki sivih barv. Ženska srednjih let ima frizuro v obliki paža, blond barve. Prečka je počesana na sredo. Vidi se samo polovica obraza. Njene obrvi so goste, temne. Oči ima barve morja, torej plavo zelene. Trepalnice so velike, črne, oblika oči je kot oblika solz. Ima kratke, ampak poudarjene ustnice roza barv. Nos je ozek, dolg, na koncu zaobljen. Lepo se vidi dolg vrat in visoko čelo. Moški srednjih let ima temno rjave lase, prečka je počesana na, ob strani, visoko čelo. Vidijo se rahli znaki starostnih črt. Ima temne, goste obrvi. Oči so zelene barve, okrogle oblike. Nos je ozek, podolgovat s kratko nosno končico. Ustnice so srednje velikosti zgornja je zgornja, zgornja je ozka, spodnja, spodnja je široka. Okrog ustnic ima rahle brke. Brada je poraščena z dlakami. Vidi se izrazito njegov dolgi vrat, kjer je poudarjena Adamova jabolka. Moški ima blondne lase, počesane na sredo. Lasje so pobarvane, kjer, ker se na koncu vidijo, kjer se na začetku vidijo temne barve. ima visoko čelo, izbuljene oči, zobje so veliki, rumenkasti, ustnice ozke, nos zadebeljen, širok. Oči ima plave barve. Je rahlo poraščen v obraz. Črnka ima izrazito temne zelo, dolge lase, visoko čelo, porahčena obrvi temne barve. Oči so velike, črne. Nos je širok, ustnice široke. Temnolaska ima srednje dolge rjave lase s prameni. Čelo je visoko. Ima oblikovane široke obrvi temnih barv. Oči so v obliki solz s temno sredino. Nos je srednje ozek s poudarkom konice, nosne konice. Ima izobčene ličnice, srednje velike ustnice, bele zobe, poudarjen vrat brez podbradka. Ima oranžne lase. Je ženskega spola. Njena pričeska je, njena pričeska je valovita, počesana je nazaj v čop. Ima visoko čelo, poudarjene obrvi, kjer, ki so urejene. Njene oči so zelene barve, velike. Nos je srednje velikosti. Ustnice so srednje, spodnja ustnica je poudarjena. Ima ovalni obraz. Obraz ima pegast obraz. Njena uha so srednje velikosti. Ima poudarjen obraz, ima poudarjen vrat. Moški ima plešo, samo ob straneh ima lase svetlo rjave barve. Ušesa so srednje velikosti. Oči so ozke, zelene barve. Ima poudarjene močne, goste obrvi. Nos je na koncu širok, na začetku ozek, plohčat. Ustnice so tanke, srednje velikosti. Po obrazu je poraščen. Barva je oranžna. Ima nasmejan pogled. Moški ima srednjo dolžino temnih las rjave barve, visoko čelo, ozke oči temne barve, poudarjene obrvi. Okrog oči so smejalne gube, nos je ozek, špičast. Ustnice so rahlo rdeče srednje velikosti. Obraz ima poraščen z dlačjem. Uha ima normalna, vrat ozek, dolg. Ženska ima dolge temno rjave kostanjeve barve lase, ozke obrvi temne barve, visoko čelo. Oči so velike, temne barve, poudarjene trepalnice. Nos je srednje velikosti, na koncu širok. Ustnice ima poudarjene, so zaobljene, rdečkaste barve. Vidijo se lepo izoblikovane ličnice. Vrat je ozek. Pogled ima namišljen. Punčka ima kratke kodraste lase, s čopki, visoko čelo, rahlo štrleča uha. Obrvi so porahčene. Ima majhne temne oči. Nosek je majhen, na koncu širok. Ustnice so majhne, rozaste barve, velike bele zobke, poudarjene so ličnice. Ženska je zakrita z ruto. Vidi se le obraz brez velikosti čela. Njene obrvi so, njene obrvi so ozke, temnejših barv. Oči so prav tako ozke, temnih barv. Nos je zelo poudarjen, zelo širok. Ustnice so tanke, bledičaste barve. Ne vidi se vratu. Ženska je rahlo nasmejana.